Monsieur le Président, il y a longtemps que nous n'avions pas réussi à mettre à l'ordre du jour la question des droits de l'homme dans les Émirats arabes unis. Dans cette maison, les pays du Golfe ont beaucoup d'amis, et c'est particulièrement vrai pour les Émirats, seul pays de la région à bénéficier d'une libéralisation des visas.

Pire, la France est l'un de leurs principaux fournisseurs d'armes via un système de corruption qui vient récemment d'être révélé par les médias français.